Monsieur le Président, je pense que le sujet des armes nucléaires est évidemment un sujet d'importance cruciale.

Je pense qu'il serait plus sage d'en discuter en février, et donc de prendre le temps de bien préparer le débat.